Eux ont vu les conséquences de cette directive même salaire oui, bien sûr mais des charges sociales du pays d'origine.

Madame, si vous avez quelque chose à dire, vous levez le petit carton bleu que vous avez sur votre bureau, d'accord?

Évidemment, cela instaure une préférence étrangère puisque les entreprises sont aujourd'hui obligées, pour pouvoir être compétitives, de faire appel à des travailleurs dont les charges sociales sont minimales dans certains pays européens par rapport à ceux qui garantissent une protection supplémentaire, c'est à dire la France.